við íslendingar stöndum á tímamótum og við þurfum að sýna kjark og áræði til að komast út úr þeirri kreppu sem við erum í núna við höfum upplifað geysilega miklar hræringar hér í samfélaginu og í stjórnmálunum á síðustu mánuðum og ég er sammála því sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði hér áðan þessar hræringar munu hafa áhrif á okkur öll og áhrifin verða til frambúðar

þjóðin tók sig meira eða minna saman mætti hér á austurvöll og mótmælti mótmælin voru bæði friðsamleg og uppbyggileg en þau voru líka ofbeldisfull og ég vil taka það fram að lögreglan stóð sig mjög vel í vandasömu verki

ríkisstjórnin brást ekki við hér var orðin stjórnarkreppa við urðum að komast út úr þessari stjórnarkreppu þess vegna buðumst við framsóknarmenn til þess að styðja minnihlutastjórn og verja hana vantrausti þetta tilboð okkar var sett fram af mikilli hógværð og það var í anda samvinnunnar það varð að brjótast út úr stöðunni fólk vill nýtt ísland við eigum að mæta þeirri kröfu þess vegna höfum við framsóknarmenn lagt fram frumvarp um stjórnlagaþing stjórnmálamenn hafa verið ófærir um að breyta stjórnarskránni hafa ekki komið með nægjanlegar tillögur í þeim efnum sem samstaða hefur skapast um það hef ég fundið á eigin skinni hef flutt hér margoft tillögur til dæmis um það að ráðherrar eigi ekki að sitja hér jafnhliða sem þingmenn

það þarf að aðgreina valdið það þarf að breyta stjórnarskránni með því að taka verkefni úr höndum stjórnmálamannanna og setja það í hendurnar á fólkinu í landinu virðulegur forseti framsóknarflokkurinn hefur mjög skýra sýn í jafnréttismálum við vorum fyrstir flokka með jafnt hlutfall kvenna og karla í ríkisstjórn og fyrsti utanríkisráðherrann var úr okkar röðum háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir það varð bakslag í síðustu alþingiskosningum konum fækkaði á þingi það er áhyggjuefni ég hins vegar samgleðst nýju ríkisstjórninni og ég samgleðst konum sem hafa barist fyrir jafnrétti í stjórnmálum og í landinu öllu

forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur með það að nú sæti ríkisstjórnin vera til jafns karlar og konur og það skuli kona í fyrsta skipti vera forsætisráðherra ég gladdist þegar vigdís finnbogadóttir var kjörinn forseti á sínum tíma hún sat í sextán ár þegar hún fór frá og þjóðin kaus karlmann sögðu krakkarnir sumir við sjónvarpsskjáinn mamma getur karlmaður verið forseti íslands kannski munum við upplifa þennan tíma gagnvart forsætisráðherraembættinu það er mikilvægt að við höfum góðar fyrirmyndir og ég tel að nýr forsætisráðherra hæstvirtur jóhanna sigurðardóttir sé slík fyrirmynd og óska henni velfarnaðar í vandasömum störfum sínum

við hlustuðum hér áðan á háttvirtur þingmaður björn bjarnason gráta hástöfum og skammaði framsóknarflokkinn

að fyrrum forseta alþingis ég vil sérstaklega mótmæla þessu hér sat ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar með ofurmeirihluta fjörutíu og þrír þingmenn af sextíu og þrjú meira en tveir þriðju þingmanna ofurmeirihluta ofurvald sjálfstæðisflokkurinn bauðst aldrei til þess að losa stóla fyrir stjórnarandstöðuna í formennsku hér í þinginu og bauð heldur ekki stjórnarandstöðunni upp á forsetastólinn þannig að ég vil vísa þessum gráti til föðurhúsanna virðulegur forseti fólk vill lausnir það vill ekki hefðbundið karp og skylmingar og það vill ekki tuggur það er því mjög sérstakt að hlusta hér á varaformann sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður þorgerði katrínu gunnarsdóttur og fleiri sjálfstæðismenn í dag koma með ja ég vil kalla það taktísk mistök tugguna þetta er allt í boði framsóknar hér er skammast í ríkisstjórninni og svo er sagt þetta er allt í boði framsóknar þetta á að vera tuggan þetta er tuggan úr valhöll ég vænti þess að nýja ríkisstjórnin þingmenn samfylkingar og vinstri grænna hljóti að þakka sjálfstæðisflokknum fyrir þetta af því að þetta mun bara auka líkurnar á því að framsóknarflokkurinn leggist þétt upp að nýju ríkisstjórninni þannig að væntanlega getum við þakkað sjálfstæðisflokknum fyrir það og ég spyr á móti það hagsældarskeið sem var hér í tólf ár þegar við vorum í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum það var þá væntanlega líka í boði framsóknar góðar stundir